Ovšem v případě daňové politiky je jasné, že se ty jejich příjmy prostě bohužel dělí, a na to právě ta zpráva rovněž poukazuje. Myslím si, že bychom měli určit právě tu roli zejména pro členské státy, protože jsou to ony, které mají v tomto případě nezastupitelnou roli, a ony by měly vytvářet sociální systém, takový daňový systém, který bude rovnocenný.

Já tady nechci zpochybňovat motivaci kolegů, proč tuto zprávu předkládali, ale zároveň si myslím, že subsidiarita by měla v tomto smyslu hrát preferovanější místo.